hér endurflutt hún var lögð fram á síðasta alþingi en var það seint á ferðinni að ekki vannst svigrúm til að taka hana þá til umræðu eigi að síður hefur þessi tillaga fengið verulega umfjöllun í fjölmiðlum vakið mikla athygli sem eðlilegt er þar sem er vakin athygli á því að unnt er að stytta leiðina milli borgarfjarðar og akureyrar um fjörutíu kílómetra eða svo ef farinn er stórisandur og fjörutíu kílómetra til viðbótar ef farið er um kaldadal það eru ýmsir sem líta á þessa leið sem óraunhæfa af þeim sökum að sprengisandur liggur hátt og einnig leiðin frá kjalvegi niður í skagafjörð sunnan blöndulóns en á hinn bóginn hygg ég að þær athuganir sem gerðar hafa verið bendi til þess að ekki sé við því að búast að veður séu válynd á þessari leið né verri en á þeim heiðum sem nú eru farnar né víða þar sem vegir liggja um byggð það má auðvitað velta því fyrir sér hvort þessi tillaga sé í samræmi við nútímaviðhorf sem uppi eru um það að með því að hugsa sér leiðina um stórasand þá er auðvitað því að svara að þessi eyðisandur er norðan fjalla í töluverðri fjarlægð frá hinu raunverulega hálendi eða jöklunum sem hefur þann kost vitanlega að þar eru ekki sviptibyljir eða sviptivindar auðvitað getur komið þar sterkur stormur en um sviptivind er ekki ræða vegagerð er þar auðveld og engar sérstakar gróðurvinjar eða merkilegar fornleifar á þeirri leið þannig að sá hluti þessa vegar sem liggur frá kjalvegi að réttarvatni hefur í senn þá tvo miklu kosti að vera auðveldur viðfangs vera ódýr og svo náttúrlega nauðsynlegur hins vegar liggur fyrir spurningin um það hvort verjandi sé eða rétt sé að leggja veg frá borgarfirði um hallmundarhraun að réttarvatni ég hygg að þeir menn sem kunnugir eru þörfum ferðaþjónustu eða þekkja til í borgarfirði geri sér ljóst að mikill þrýstingur er á að sómasamlegur vegur verði lagður að surtshelli ég hygg einnig að menn geri sér grein fyrir því að þegar þangað er komið er skammt

búa svo um hnútana að þar verði sælureitur bæði fyrir íslendinga og erlenda menn sem þar vilja dvelja á þessum slóðum er ort hið fallega kvæði jónasar sem hægt er að nýta auðvitað til ferðaþjónustu og útivistar við vitum það að erlendum ferðamönnum hefur fjölgað mjög nú á síðustu árum eins hefur það í vaxandi mæli orðið vinsælt hér innan lands að hverfa út úr höfuðborginni úr borgarysnum og borgarrykinu til best að eiga góðar stundir í friði með náttúrunni og hefur verið á það bent af þeim sem best hafa kynnt sér þessi mál að það sé nauðsynlegt að reyna að dreifa sókninni á þá staði sem vinsælir eru og ýmsa aðra staði þannig að það er nauðsynlegt að dreifa því sem mest hvar ferðamönnum verður boðið að njóta landsins

að vegur frá borgarfirði yfir í miðfjörð liggur þegar fyrir í vegalögum þannig að ég hygg að þann veg sé hægt að leggja án sérstaks umhverfismats það liggur því þegar fyrir vilji til þess að leggja veg um hallmundarhraun niður í miðfjörð ég hygg að menn eigi líka að velta því fyrir sér sem vilja hugsa um þá stöðu sem borgfirðingar eru í að eins og haldið hefur verið á málum þá er varla hægt að komast nema á allra stærstu torfærubílum svo vel sé í arnarvatnsheiði á arnarvatnshæðir úr borgarfirði heldur verður að fara úr miðfirði það er af þessum sökum sem bændur úr borgarfirði hafa sérstaklega rætt við mig nauðsyn þessarar tillögu þeir gera sér grein fyrir þeim nýju og miklu möguleikum sem einmitt vegur úr borgarfirði norður í skagafjörð mundi hafa fyrir ferðaþjónustu á þessu svæði

af margs konar toga hið sama á við uppsveitir skagafjarðar þeir sem þar búa gera sér grein fyrir því að það er mikilvægt fyrir þá að fá veg beint úr norðurárdal í eyjafirði

skagfirðinga uppsveitunga í skagafirði og borgfirðinga ég hef orðið var við það að ýmsir af þingmönnum vesturlands gera sér þetta ekki ljóst og vilja einungis horfa á hagsmuni annarra byggðarlaga í sínu kjördæmi þegar kemur að því að ræða þennan veg og er það miður bæði vegna þess að alþingismenn eiga að hafa yfirsýn yfir sitt kjördæmi og líka af hinu að alþingismenn eiga ekki að hugsa vegagerð út frá þeim forsendum hvort það komi vel eða illa við einhverja hjá sér heldur hvort vegurinn í heild gagnist þeim sem um hann fara og gagnist landsmönnum spari kostnað og dragi úr mengun það er einmitt það sem þessi vegur gerir með því að stytta leiðina frá reykjavík til akureyrar um fjörutíu kílómetra erum við auðvitað stórkostlega búin að draga úr mengun draga úr kostnaði og með því draga úr útblæstri frá bílum þetta vita menn ég vil vekja athygli á því í þessu sambandi að það orðið mjög brýnt að ljúka því að leggja veginn yfir sprengisand með bundnu slitlagi og færi mjög vel saman að tengja þessar tvær framkvæmdir saman veg um stórasand og veg yfir sprengisand sunnlendingar leggja á það ríka áherslu að hægt sé að tengja ferðamannaslóðir þar við mývatnssveit og með sama hætti leggja þeir sem hafa atvinnu af ferðaþjónustu nyrðra áherslu á að hægt sé að komast fljótt suður yfir fjöllin vegna þess að það getur veðrað með þeim hætti að nauðsynlegt sé að geta komist með skjótum hætti suður heiðar eða norður þetta þekkja menn sem hafa kynnt sér þessi mál menn hafa rætt um það í þessu sambandi hafa menn verið að tala um það að sá hluti þeirrar leiðar sem ég er hér að tala um eða ekki sá hluti þeirrar leiðar heldur hef ég bent á að með því að fara kaldadal og mosfellsheiði sé hægt að stytta leiðina til akureyrar um fjörutíu kílómetra til viðbótar nú liggur það fyrir í vegáætlun í samgönguáætlun að það er gert ráð fyrir því að byggja upp veginn um kaldadal hvað sem þessari áætlun líður eins vitum við að það er verið að byggja upp veginn um uxahryggi þannig að það er beinlínis unnið að því og hefur verið ákveðið með fjárframlögum frá alþingi að beina umferð frá borgarfirði um þingvelli til reykjavíkur að beina umferð úr borgarfirði um þingvelli til reykjavíkur og suður á land svo að þegar menn eru að tala á móti leiðinni yfir stórasand þá skulu menn ekki vera að blanda því heim og saman við að með því sé verið að ræða sérstaklega um það að fara um þingvelli því að það er ekki rétt það er þegar ákveðið að verulegur straumur muni liggja þessa leið inn í borgarfjörð um þingvelli þess vegna er það óhjákvæmilegt hvað sem þessari tillögu líður að leggja veg sunnan gjábakka sunnan almannagjár og með fjöllunum utan þjóðgarðsins eins og hægt er til þess að beina umferðinni frá þjóðgarðinum sjálfum með sama hætti liggur það fyrir þegar menn eru að ræða um það að leggja bundið slitlag yfir kjöl þá liggur það fyrir eftir að ákveðið hefur verið að byggja upp fullkominn veg frá laugarvatni til þingvalla þá liggur það fyrir að straumurinn mun liggja í gegnum hjarta þjóðgarðsins frá reykjavík um þjóðgarðinn til laugarvatns norður og að norðan um laugarvatn og um þjóðgarðinn þveran og endilangan til reykjavíkur öll umferð mun liggja þá leið vegna þess að það er stysta leiðin þessi tillaga mín því um að byggja upp stórasand og stytta leiðina norður með þeim hætti mun auðvitað bægja miklum hluta umferðarinnar að norðan hinni daglegu umferð frá kili frá þingvöllum og þar fram eftir götunum í síðasta lagi það fyrir að óhjákvæmilegt er að byggja upp hraðbraut til akureyrar með fullum þunga og þvílíkri breidd að ekki sé stórhætta fyrir vegfarendur við vitum hvernig vegurinn er nú við vitum að vegurinn norður til akureyrar eru tæpir fjögur hundruð kílómetra og við vitum að af þessum fjögur hundruð kílómetrar eru amnk tvö hundruð kílómetra og kannski enn þá meira sem óhjákvæmilegt er að byggja upp á nýjan leik ef við ætlum að láta þessa vegi svara þeim kröfum sem gera verður til þeirra samgönguæða sem aðalþungaflutningarnir fara um og þetta er verulegur kostnaður með því að beina þessum hluta umferðarinnar á hinn nýja veg um stórasand mundi sparast að sjálfsögðu stórkostlegt fé ég vil að síðustu frú forseti vekja athygli á því að hér er gert ráð fyrir því að leiðin frá stórasandi í borgarfjörð verði í einkafjármögnun þannig að ekki komi til þess að greiða þurfi þennan vegargerðarkostnað úr ríkissjóði hér er því líka um hreina sparnaðartillögu að ræða sem mun valda því að möguleikar verða á að ráðast í aðrar brýnar vegaframkvæmdir með peningum frá fjárlögum í stað þess að moka peningum í hringveginn úr skagafirði til reykjavíkur ég legg til frú forseti að málinu verði vísað til síðari umræðu og